Härra esimees, ajalugu on taas kord tunnistajaks, et Ukraina on sattunud Samuel Huntingtonlikku jõujoonte keskpunkti tulipunkti.

valis Ukraina rahvas euroopaliku tee, mida jätkati kuni viimase ajani.

Minu seisukoht on see, et Euroopa Liit peab väga pragmaatiliselt suhtuma sellesse, kuidas ja mida pakkuda Ida Ukraina rahvale, nendele kümnetele tuhandetele inimestele, kes on rasketööstuses. Ja põhiküsimus kes tagab Ukraina julgeoleku kõige laiemas plaanis? Euroopa liberaalid korraldasid täna pressikonverentsi, kus osales ka läbi Skype'i Mõkola Katerõntšuk. Ja loomulikult me jätkame Ukraina demonstrantide, rahumeelsete demonstrantide toetamist kuni sinnamaani, kuni assotsiatsioonileping Euroopa Liidu ja Ukraina vahel saab sõlmitud.